Durchgreifen, Fakten setzen, ohne mit anderen zu reden, drüberfahren das sind Verhaltensweisen, die sich immer größerer Popularität erfreuen. Dazu gehört auch die Gewalt in der Familie gegenüber der Partnerin und gegenüber den Kindern nicht nur in Russland, aber vor allem in Russland. Der Beschluss der Duma vom 1. Februar, körperliche Züchtigung innerhalb der Familie nur mehr bei schweren körperlichen Folgen strafrechtlich zu verfolgen, ist ein Schlag ins Gesicht der zivilisierten Welt. Wer seine Familie liebt, der schlägt nicht zu. Zuschlagen ist kein Zeichen von Stärke, ganz im Gegenteil Schwach ist, wer zuschlägt. Und ein Gesetz, das die Rücksichtslosen schützt, ist ein schwaches Gesetz.